Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Alto rappresentante ci ha detto solo una parte della verità nella sua descrizione del tragitto di questi migranti economici che l'Europa si era impegnata a salvare dalla triste esperienza dei viaggi, spesso, della morte attraverso il Mediterraneo. È vero, vengono consegnati agli Stati di provenienza, che tra l'altro li accolgono perché hanno dei passaporti temporanei. Quindi vengono ricevuti e ripresi dal Ghana, dalla Nigeria, e questo va bene, questa parte della narrazione sarebbe ottima. Però l'Alto rappresentante non ci dice grazie a chi grazie all'attività che è stata favorita dagli accordi italiani che consentono alla Guardia costiera libica di riprendere tutte queste imbarcazioni irregolari dei trafficanti che vorrebbero consegnare i poveri migranti